Považuji za naprosto nepopiratelný fakt, že stejně tak jako každý jednotlivec a stát, tak i firmy a korporace mají obrovskou odpovědnost za stav tohoto světa.

Pokud nebudou firmy a korporace platit daně a budou je raději ulívat do daňových rájů, pak tady budeme mít další a další vyšetřovací komise. Daně budou platit ti, kteří ulívat peníze neumí, a budeme řešit nedostatek prostředků na důchody. Toto není udržitelný stav, toto je v centru budoucích krizí, toto ukazuje na nespravedlnost současného systému. A my musíme konat a to hned.